Monsieur le Président, chers collègues, comme je l'ai dit dans mon introduction, la politique de croissance et d'emploi est une politique à différents niveaux.

Ce n'est pas le cas, malgré les efforts de consolidation qui ont été faits en moyenne.

Je sais qu'il y a des problèmes dans pas mal de pays et dans pas mal de régions.

Il y a une appréciation et il y a cet effet de structure dont on doit tenir compte. À court terme, chaque désavantage a un avantage, la dépréciation récente de l'euro est une aide à nos exportations et il y a même des études qui prouvent que cela peut aller très

européen. Je parle de

ce Parlement. On a beaucoup travaillé pour intégrer ce traité intergouvernemental dans la philosophie des traités de l'Union

deux vitesses. On a trouvé un accord